puisque s'il est question de sauvagerie, la sauvagerie se trouve du côté de l'humanité. Je ne sais pas non plus si nous devons parler de commerce, mais plutôt de crime, des crimes de l'humanité contre les espèces menacées de disparition. Nous avons toujours tendance à attendre la survenance de drames pour commencer à agir, et le déclin de ces espèces est aujourd'hui devenu tragique. Vous l'avez dit, le lion d'Afrique connaît un déclin de près de la moitié de sa population et disparaît de douze pays européens. Les éléphants d'Afrique sont presque tous massacrés pour leur ivoire. Des millions de pangolins et de rhinocéros sont braconnés pour leurs écailles et leurs cornes, et les forêts de Madagascar, près de l'île où je vis, la Réunion, sont pillées pour leur bois de rose. Nous devons prendre la mesure du facteur temps. Il est tard, très tard, mais pas trop tard pour à la fois enrayer la sixième vague d'extinction des espèces, mais aussi enrayer le recul du déclin des espèces sauvages.